virðulegi forseti það sem ég átti við sem hæstvirtur ráðherra hefur ekki almennilega skilið var að samkeppniseftirlitinu ber samkvæmt lögum að taka ákvörðun um það hvort erindi sem berist stofnuninni gefi tilefni til málsmeðferðar eða rannsóknar það sem ég var að spyrja hæstvirtan ráðherra um var hvort það hefðu ekki verið einhver mál sem þarna komu upp þegar hann var formaður stjórnarinnar sem leiddi til þess og leiddi þær hugmyndir af sér að þarna væri eitthvað athugavert varðandi það sem gerðist á fjármálamörkuðum í aðdraganda hrunsins nú stendur ráðherra hinum megin við borðið í dag og er að einkavæða bankana upp á nýtt gætir hann fyllsta öryggis með það að eigendur nýju bankanna uppfylli þessi skilyrði sem samkeppnislög segja til um og svo í framhaldi af því